Chtěl bych Vás požádat o zvýšení pozornosti při aplikaci již nastavených cílů které jsou komplikované jak technicky, tak ekonomicky. Mám obavu, že sotva jsme dali průmyslu signál s cílovými hodnotami, už je na pořadu dne jejich zvyšování. Jsem přesvědčen, že v této chvíli bychom měli síly zaměřit především na posílení programu Horizon Europe Takto velké téma se bez adekvátního přispění nových vědeckých poznatků nedá bez neúměrně velkých ekonomických nákladů vyřešit. Věřím, že díky chorvatskému předsednictví se podaří dohodnout a navýšit finance pro Horizon Europe Pane premiére, přeji Vám hodně úspěchů v chorvatském předsednictví.